Ce n'est pas le premier pays et, malheureusement, sans doute pas le dernier à être confronté à l'horreur du terrorisme le plus sanglant.

Bien sûr, nous reconnaissons certaines faiblesses, certains manquements, même, notre prise de conscience trop tardive de ce qui grouillait dans certains quartiers de notre capitale. Mais ce n'est pas une raison, comme le font certains, pour nous accabler comme si notre pays était devenu la capitale du crime et le seul responsable des attaques terroristes qui ont eu lieu partout en Europe. Nos services de police, nos services de renseignement, nos pompiers, nos services de santé ne méritent pas ces accusations injustes et ce traitement infâme, et je veux publiquement ici les soutenir et les remercier.

Devenons meilleurs ensemble, élargissons le mandat et les moyens d'Europol, interconnectons les banques de données européennes que nous avons créées, rendons obligatoire la transmission des données sensibles. C'est ensemble que nous sommes attaqués, c'est ensemble que nous gagnerons.